Señor presidente, señora Mogherini, cuando observamos estos dos informes, nos damos cuenta del gran pecado original que tienen en un momento en que la Unión Europea está desnortada y vive, además, un momento desintegrador. Y me estoy refiriendo a la defensa a ultranza del sacrosanto vínculo transatlántico, que lo que afirma claramente es una Unión Europea sin autonomía estratégica. A Estados Unidos no le interesa una Unión Europea coherente, fuerte, con voz propia y buena vecindad. Y lo vemos todos los días las diferencias en cuestión de clima, en cuestión de comercio, en cuestión, por ejemplo, de las relaciones con Irán o China.

Hay que hacer caso a lo que nos manda la OTAN un 2 a mayor gloria de las empresas de armamento, y una movilidad que va en contra de nuestra vecindad, una movilidad militar. Será otro canto al sol en este proceso desintegrador de la Unión Europea.